Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es wird wirklich Zeit, dass wir eine Antwort bekommen vom Rat. Ich muss sagen, ich bin aus Ihren Ausführungen nicht so ganz schlau geworden, weil Sie uns leider nicht verraten haben, an welchen Punkten Sie jetzt konkret hoffen, dass wir tatsächlich Veränderungen bekommen. Könnten Sie uns bitte genau sagen, welche Punkte es sind, an denen Sie jetzt hoffen, einen Konsens zu erzielen?

Angesichts der vielen kleineren Parteien hier im Haus ist das keine legitime Beschneidung. Und gerade, Herr Leinen, eigentlich aus der Tradition der Sozialdemokratie, fand ich das nicht das größte Maß an Fairness, mit dem versucht wurde, die in Deutschland gescheiterte Fünf Prozent Hürde bei den Europawahlen hier über diesen Rechtsakt wieder einzuführen. Das war kein fairer move gegenüber den kleineren Parteien in Spanien und in Deutschland.